Jsem přesvědčen, že každá smlouva o volném obchodu je vždycky přínosem pro hospodářskou prosperitu partnerů, kteří tuto smlouvu uzavřou.

Samozřejmě detail je pro mě důležitý, budu čekat na konkrétní detaily.